Aș dori mai întâi să îl felicit pe dl Březina pentru acest raport foarte tehnic și important pentru Europa, într un moment în care viitorul energiei nucleare este strâns legat de garanțiile pe care le putem da cetățenilor că această energie este sigură pentru toți locuitorii, indiferent dacă țara lor deține sau nu asemenea centrale. Spun acest lucru pentru că, după accidentul din Japonia, securitatea și siguranța nucleară devin și mai mult o prioritate, având în vedere eventualul impact transfrontalier al unor posibile incidente nucleare. Consider, totodată, că este esențial ca Uniunea să acorde o atenție deosebită inițiativelor privind capitalul uman, pentru că tinerii care vor prelua ștafeta au nevoie de timp pentru formarea de specialitate adecvată. Este importantă o reevaluare a programelor de calificare profesională specializată, a formării și a competențelor în domeniul nuclear în cadrul Uniunii. Trebuie să evităm un deficit de competențe, indiferent că vorbim despre instalații nucleare industriale sau despre cele din medicină, care nu sunt mai puțin importante pentru cetățenii europeni și, mai ales, pentru sănătatea lor. La acest capitol este importantă experiența profesională a celor aflați la final de carieră, care pot transmite cunoștințele dobândite în anii de activitate. Nu în ultimul rând, este important să găsim soluțiile cele mai adecvate pentru gestionarea cât mai sigură a deșeurilor radioactive cu durată lungă de viață, iar aici cercetarea are un rol esențial de jucat, motiv pentru care Uniunea trebuie să asigure finanțarea necesară.